En un momento de crisis económica, como en el que nos encontramos, donde cada vez hay más gente parada, cada vez más gente está rondando el umbral de la pobreza, este bloqueo manifestado por algunos Estados miembros es el más absoluto ejemplo de insolidaridad. Esos países que se oponen, los más ricos de la Unión Europea, pueden poner en riesgo el mantenimiento de un programa que, con un 1 del presupuesto de la política agrícola común, ayuda a dieciocho millones de personas. Tiene razón el señor Comisario cuando saca los colores a esos miembros del Consejo que son incapaces de demostrar solidaridad en este momento. Animo a la Presidencia polaca a que, de aquí a antes de que acabe su Presidencia, continúe con ese apoyo para sacar adelante este programa.

Y lo merecen todas las personas que lo necesitan y merece también esta Unión Europea ese voto de confianza y, sobre todo, esa respuesta a sus ciudadanos. El Consejo de Ministros de la Unión debería tener en cuenta, además, la opinión del Parlamento de no sólo mantener el programa, sino, incluso, de mejorarlo, como pidió ya esta Cámara. Me gustaría también recordar a los Jefes de Estado y de Gobierno que esperamos, que confiamos en que en su próxima Cumbre se tomen en serio estos asuntos y desbloqueen de una forma política esta situación.